Herr Präsident Abbas! Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie zu uns hier ins Europäische Parlament nach Straßburg gekommen sind und dass Sie zu uns gesprochen haben. Es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, am Frieden zu arbeiten. Wir in der Europäischen Union, das Europäische Parlament, wir wollen ehrlicher Makler sein. Wir wollen, dass die Menschen in Israel in sicheren Grenzen leben, und wir wollen, dass die Menschen in Palästina in sicheren Grenzen leben.

Ein palästinensisches Mädchen ist so fleißig in der Schule wie ein israelisches Mädchen. Ein israelischer Junge spielt so gerne Fußball wie ein palästinensischer Junge. Es muss die Zeit kommen für das, was wir in Europa erreicht haben friedlich miteinander zu leben.

Ein sicherer palästinensischer Staat, aber auch und das sagen wir an die Adresse Israels gewandt ein sicherer israelischer Staat darf keine Vision bleiben! Es muss Wirklichkeit werden, und es muss Wirklichkeit werden in unserer Generation! Wenn wir es wollen, dann kann man das erreichen. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Wenn die Umstände es erlauben, werden wir uns am

Wir werden mit einer Delegation unter meinem Vorsitz nach Gaza reisen. Wir werden aber auch die Gebiete im südlichen Israel besuchen.